Panie Przewodniczący! Wielu Birmańczyków postrzega muzułmanów Rohingya za nielegalnych imigrantów z Bangladeszu. Są oni dyskryminowani w obszarach takich jak zawieranie związków małżeńskich, edukacja, swoboda przemieszczania się. Unia Europejska powinna zatem pomóc Birmie włączając się w aktywną współpracę w przeprowadzaniu koniecznych reform.